Señora presidenta, resulta curioso que este Parlamento se empeñe en apoyar a un individuo que ha perdido incluso el respaldo de la mayoría de la oposición, que, al no querer verse representada por un golpista corrupto, ha elegido como presidente de la Asamblea Nacional a Luis Parra, otro opositor. Guaidó sabía que no tenía apoyo suficiente y por eso, en vez de entrar por la puerta como una persona normal, decidió montar el numerito y saltar una valla como si fuera una cabra.

Recordemos que, además de su obsesión por autoproclamarse presidente de cualquier cosa, se ha quedado con los fondos de la ayuda humanitaria. Y continúa pidiendo sanciones contra su pueblo, una intervención militar exterior y el levantamiento del ejército. Es lógico que a Guaidó le apoyen quienes piden un levantamiento militar contra el Gobierno de España.